Eine ganz kurze Frage Sie haben gesagt, Flüchtlinge sind willkommen.

Und wenn ja, gibt es irgendeine Obergrenze, wo Sie sagen würden, das ist, was wir noch integrieren können, und das ist zu viel?